In quest'Europa delle banche e dei poteri occulti esiste però qualcosa di peggiore dell'evasione fiscale l'ipocrisia. Nel mio paese ci sono imprenditori che hanno dovuto scegliere se pagare le tasse o pagare i propri operai hanno deciso di pagare i propri operai. Ci sono anche multinazionali che hanno pagato regolarmente le tasse, che hanno utilizzato fondi europei per investire e che poi hanno improvvisamente deciso di chiudere nel mio paese per trasferirsi in un altro paese dell'Unione europea, dove tasse e costo del lavoro erano inferiori.

Io sto coi primi imprenditori, quelli che hanno deciso di mantenere i posti di lavoro nel mio paese. Finché non si stabiliscono regole uguali per tutti, difficilmente faremo passi avanti nella lotta all'evasione, che resta purtroppo oggi un modo sbagliato per sopravvivere in questo mercato unico dell'ipocrisia.